Stattdessen regelt die Europäische Union, ob man Olivenöl noch in Fläschchen im Gasthaus anbieten darf oder nicht. Das wird detailliert geregelt! Aber dort, wo man regeln müsste, dort regelt man nicht, wie man sollte.

Nicht mehr die EZB, die Banken haben das Geldschöpfungsmonopol an sich gezogen!

Daher sage ich Schluss mit dieser Bankenretterei! Wir gewinnen nichts dadurch, wir kommen nur weiter in die Krise hinein und lösen nichts. Wir müssen aufhören, marode Banken zu retten.